I dobrze, że dzisiaj mówimy o tych strasznych przypadkach tak zwanych zabójstw z miłosierdzia w stosunku do niepełnosprawnych dzieci w Ugandzie. I mam nadzieję, że wszyscy zgodnie w tej sprawie podejmiemy rezolucję mobilizującą władze Ugandy do przeciwdziałania. Tylko powstaje pytanie czy to nam czegoś nie przypomina, czy my nie widzimy podobnych rzeczy u siebie? Przecież parę miesięcy temu władze jednego z naszych największych państw, Francji, podjęły decyzję, że nie należy przyznawać statusu reklamy społecznej reklamie pokazującej szczęśliwych młodych ludzi z zespołem Downa. Dlaczego? Bo tak jak w przypadku tego pogańskiego zabobonu, to psuje samopoczucie, ich widok źle wpływa.